Já, než jsem se stal europoslancem, jsem v Rakousku studoval psychologii a měli jsme tam případy frustrovaných lidí. A měli jsme tam případy kazuistiky frustrátů a já si myslím, že málokdy nějaká diagnóza tolik platí na některé členy tohoto Parlamentu jako to, co jsem viděl tehdy při těch diagnózách, takže to je moje odpověď.